Młodzież migruje z Afryki i z innych krajów AKP, bo ograniczone są możliwości jej dostępu do edukacji, do rozwoju osobistego, do godnego życia. Dlatego dziś powinniśmy postawić sobie pytanie i poszukać odpowiedzi na nie. Czego potrzebuje młodzież z krajów AKP? Przede wszystkim dobrej edukacji. Najlepszą inwestycją jest inwestycja właśnie w edukację. Niedostateczny dostęp do niej jest realną przeszkodą dla rozwoju gospodarczego i eliminacji ubóstwa. Tak więc stawiajmy na edukację i wspierajmy przedsiębiorczość młodych ludzi. Stwarzajmy im dostęp do mikrokredytów.